Postępowanie takie uderza w kanon wolnego rynku, w konkurencję, jest to niezgodne z interesami Unii Europejskiej. Bułgaria posiada liczne bogactwa naturalne i sposób ich eksploatacji jest niezwykle ważny. Dlatego zwracam się z prośbą o zbadanie prawidłowości przyznawania koncesji zwłaszcza w dwóch przypadkach koncesji na wydobycie złota w Czełopeczu i w Krumovgradzie przez kanadyjską firmę Dundee Precious Metals oraz koncesji na wydobycie rudy złota w okolicy Sofii przez firmę Elacite Med. W ramach tych działalności uległo zdewastowaniu 800 hektarów lasu, zniszczono siedliska dzikich zwierząt i ptaków, a życie i zdrowie ludzkie jest poważnie zagrożone i nie jest to pierwszy taki bardzo niepokojący sygnał.